Pani Przewodnicząca! Jestem wielką zwolenniczką powstawania strategii makroregionalnych, gdyż takie działanie niesie ze sobą wiele korzyści i możliwości dla danego obszaru, sprzyja lepszemu wykorzystaniu potencjału poszczególnych regionów, a także pozwala na kompleksowe rozwiązanie wielu problemów. Współpraca państw w zakresie wyznaczania celów, dostosowania funduszy oraz podejmowania wspólnych wyzwań może przyczynić się do poprawy integracji przestrzennej i tym samym do zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki. Ponadto strategie makroregionalne otwierają nowe perspektywy dla projektów współpracy terytorialnej i mogą zapewnić bardziej owocną współpracę między programami regionalnymi i celami strategii Europa 2020. Spójność terytorialna i społeczna jest jednym z podstawowych celów państw członkowskich, dlatego powinniśmy wspierać konkretne propozycje i pomysły działania i takim działaniem jest opracowanie strategii makroregionalnych, które pozwolą na bardziej skoordynowane, kompleksowe i spójne działania, mające na celu sprostanie wyzwaniom i problemom regionów Unii Europejskiej.

Praca nad kolejnymi strategiami makroregionalnymi nasuwa pytanie, które kieruję do Pana Komisarza czy istnieje szansa na stworzenie strategii makroregionalnej dla Karpat regionu, który spełnia wszystkie warunki makroregionu, odznacza się również wielkim potencjałem, który można efektywniej wykorzystać i lepiej chronić? Strategia makroregionalna dla Karpat pozwoliłaby na rozwiązanie wielu istniejących tam problemów, takich jak słabo rozwinięta infrastruktura, widoczne różnice społeczno gospodarcze, migracje ludności czy ochrona bogatej fauny i flory.